Señor Presidente, estamos ante una declaración del Consejo sobre un programa, un acuerdo de la Unión Europea con los Estados Unidos, como saben, para el seguimiento de la financiación del terrorismo y, por tanto, el intercambio, la entrega de datos financieros con ese objetivo, que creo es un objetivo compartido por todos.

Ha funcionado bien y se trata de dar continuidad al flujo de información destinada al programa de seguimiento de la financiación del terrorismo.

Por tanto, al Consejo, durante el anterior periodo de la Presidencia sueca, se le planteaba la necesidad de suscribir un acuerdo que hiciese posible que se mantuviese ese programa de seguimiento de la financiación del terrorismo.

2010. Ésta es la situación en este momento y lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora es que no ha habido una comunicación por parte de la Comisión del contenido de ese acuerdo, que no es conocido todavía por el Parlamento Europeo, pero puedo anunciarles que se va a producir en la próxima semana, el día 25 de enero.

Llegará a esta Cámara ese acuerdo, traducido convenientemente y se transmitirá para recabar la aprobación del Parlamento Europeo respecto del mismo. No se ha hecho antes por la siguiente razón que nos ha dado la Comisión la Comisión no ha terminado las traducciones correspondientes y, por tanto, el Consejo no ha recibido de la Comisión esas traducciones. Como les acabo de decir, ya se están ultimando estas diversas versiones lingüísticas

25. Además, para el futuro, y con vistas a un acuerdo, no provisional, sino definitivo, la Comisión tiene la intención de presentar recomendaciones al respecto, para la elaboración de un acuerdo a largo plazo, no un acuerdo que finalice en octubre del año que viene, como éste del que estamos hablando, sino a largo plazo. Y este acuerdo a largo plazo se tiene que negociar, se tiene que celebrar ya con arreglo a nuevas bases jurídicas. Las que proporciona el Tratado de Lisboa, en donde tiene una intervención plena el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ya tiene una intervención plena en esos acuerdos y así va a ser para el acuerdo futuro, sobre el cual todavía la Comisión no ha presentado recomendaciones. Quiero decirles, para terminar, que estamos ante un asunto de extraordinaria importancia. Estamos ante un procedimiento, un programa para combatir el terrorismo.

Lo explicó el juez Bruguière en su intervención filmada ante este Parlamento en el mes de noviembre, en una intervención in camera Dijo que, en su opinión, varios Estados miembros habían podido beneficiarse y aprovecharon esa información que se proporcionó a los Estados Unidos para descubrir y evitar actividades terroristas. Esto llevó al Consejo, durante el anterior periodo de Presidencia sueca, a una aplicación provisional de un nuevo acuerdo, para evitar que el 31 de enero caducase el vigente y, por tanto, se anulara toda posibilidad de flujo de información. Era la única opción que tenía el Consejo para hacerlo y, desde luego, sí que es comprensible la posición del Parlamento Europeo de recabar información.